Señora Presidenta, el acuerdo de París es insuficiente. A los Estados les ha faltado voluntad política para oponerse a los poderes de las empresas de las energías fósiles, porque el acuerdo no menciona, ni una sola vez, estos combustibles. Hay una brecha inmensa entre la solidaridad de la calle y los gobiernos, que anteponen los beneficios de los más poderosos a los derechos humanos. Nosotros apostamos por transformar los proyectos contaminantes en otros que se basen en un nuevo modelo productivo. Por eso, lucharemos contra los tratados de comercio e inversión, como la ATCI, el AECG o el ACS, porque impiden una acción contra el cambio climático. El papel de la Unión Europea ha sido nefasto, especialmente por su parte, señor Cañete, pues usted representa únicamente los intereses de las grandes empresas energéticas, con las que, al parecer, su equipo se ha reunido en más del 80 de las ocasiones.